Signor Presidente, Signor Commissario, onorevoli colleghi, voglio dire con chiarezza e forza che il Parlamento non può accettare che il taglio dei pagamenti diretti sia basato sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio si tratta di un accordo politico che non è stato ancora approvato dal Parlamento europeo così come previsto dal trattato. Troviamo inaccettabile che si scavalchi l'istituzione con la massima legittimità democratica per penalizzare in maniera così inconsistente gli agricoltori europei. In attesa di un accordo, il taglio dei pagamenti diretti dovrebbe basarsi sul massimale per il 2014 indicato dalla Commissione nella sua proposta sul quadro finanziario pluriennale, che è coerente con il mandato negoziale approvato da questa plenaria sul regolamento dei pagamenti diretti. Inoltre, la commissione agricoltura che ho l'onore di presiedere, non ritiene che tutti gli agricoltori debbano essere penalizzati con la stessa percentuale di taglio al di là della loro dimensione e da quanti aiuti ricevono.